Výrazné starnutie európskej spoločnosti a znižovanie pôrodnosti svedčí o tom, že v súčasnom právnom a spoločenskom prostredí osobná starostlivosť matiek o deti nie je dostatočne ocenená. Napriek tomu podľa všetkých dostupných medicínskych poznatkov je práve osobná opatera nevyhnutná pre zdravý fyzický i psychický vývoj novorodencov v období, keď začínajú vnímať svoje okolie a matka je pre ne hlavným zdrojom bezpečia, citu a v neposlednom rade aj obživy.